Jede Kritik des aserbaidschanischen Vorgehens löst umgehend eine Lawine aus Social Media Beiträgen und persönlichen Beschimpfungen aus.

Damit verhält sich die Türkei genau wie in Libyen Sie bringt weitere Instabilität und noch mehr Gewalt in eine bereits mit Unruhen konfrontierte Region.

Sollte sich die türkische Libyen Strategie hier wiederholen, werden diese Söldner nicht bezahlt und schließlich sich selbst überlassen. Das Risiko, das von unzufriedenen Extremisten ausgeht, ist kaum auszudenken. Und dieses Risiko betrifft nicht nur Armenien, es betrifft uns alle.